Voorzitter, de raming van de begroting voor 2013 geeft geen blijk van substantiële besparingen.

Voorzitter, de beste vorm van besparing is natuurlijk het opdoeken van dit Mickey Mouse Parlement.

Ik voorspel een besparing van een kleine twee miljard euro.